hæstvirtur forsætisráðherra hefði annað þarfara að gera en að eyða stórum hluta ræðutíma síns hér í að flytja stefnu og viðhorf annarra flokka ég held að hann hafi alveg fullar hendur með að tala fyrir sinni ríkisstjórn og geti bara leyft okkur sem höfum aðrar áherslur að útskýra okkar sjónarmið það er rétt að á fundi okkar formanna flokkanna í ráðherrabústaðnum síðastliðinn föstudag þá upplýsti ríkisstjórnin um að inni í þessum samningum við alþjóðagjaldeyrissjóðinn væri það sem þá var kallað sveigjanleg vaxtastefna sem þýddi vissulega að vextir gætu líka hækkað ég spurði nánar að því hvað þýðir það má jafnvel búast við því að vextir færu upp í það sem þeir voru áður fimmtán og hálft prósent forsætisráðherra ýjaði að því að það mætti búast jafnvel við því jafnvel meiru en okkur var ekki trúað fyrir því að þá væru væntanlega til þegar í textadrögum krafa um átján prósent stýrivexti mér finnst það ómerkilegt

alþingis var ekki treyst fyrir því og hefur engan texta séð um þessi mál enn þá þetta er ekki eins og á að standa á málunum